Señora presidenta, el pasado día 2 de diciembre hubo en Andalucía, una región del sur de España con ocho millones y medio de habitantes, unas elecciones en las que la noticia ya no fue que entrase de forma fuerte la extrema derecha en el Parlamento

Y es que en democracia podemos decir claramente que no todo vale.

Y es que el 26 de mayo tendremos elecciones al Parlamento Europeo y no basta con decir que viene el lobo, hay que combatirlo. Y el lobo —como digo— está aquí. Y los grupos europeístas, que se declaran europeístas, tienen que reafirmarse en las reglas del juego, y las reglas son la defensa de la tolerancia, los derechos fundamentales, la libertad, la igualdad y esta Europa que la extrema derecha quiere destruir.